Elnök Asszony, nem teljesen érthető ez az európai határőrségről szóló jelentés. Kitől óhajtják megvédeni Európa határait, miközben sorra fogadjuk el azokat a jelentéseket, amik arról szólnak, hogy végső soron mindenkit be kell engedni és tárjuk szélesre a karjainkat, adjunk munkahelyet, integrációt, lakhatást, oktatást stb.

Tehát először szerintem ezt kellene tisztázni, hogy kit engedünk be, illetve kit nem engedünk be, kitől kell őrizni a határokat. A másik kérdés amikor az én hazám, Magyarország megvédte a határokat, lezárta a magyar déli határt, megvédte a schengeni határt, akkor fekete bárány lett az Európai Unió fő sodrata szemében, és azóta is folyamatosan hogy így mondjam csúnyán néznek ránk. Most akkor meg szabad védeni a határt vagy nem? Meg kell védeni az európai határokat vagy nem?